Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer le travail de mon collègue Mario Mauro sur ce dossier et la présentation qu'en a faite M.

Comme lui, je pense que cet accord de partenariat et de coopération constitue une étape déterminante des relations entre l'Union européenne et l'Iraq.

Son volet commerce et investissement non négligeable pose les bases d'une relation économique durable et mutuellement bénéfique dans le cadre de l'OMC, puisque l'Iraq en a fait la demande dès 2004. Et surtout, il encourage le pays à faire de nouveaux efforts et à engager de nouvelles réformes, car, malgré tous les obstacles, l'Iraq est bien engagé sur la voie de la démocratie. Par exemple, des élections locales sont organisées cette année et des élections parlementaires l'année prochaine. Mais plusieurs sujets continuent de m'inquiéter.

la corruption généralisée, le chômage et la pauvreté.

Cette situation ne peut pas perdurer. L'autre urgence, pour les autorités iraquiennes, c'est la situation en matière de droits de l'homme. Le nombre de détentions arbitraires ne cesse d'augmenter. Le statut de prisonnier n'est toujours pas finalisé. Les minorités religieuses, notamment la minorité chrétienne, sont de plus en plus isolées. Et alors que le haut commissariat aux droits de l'homme a demandé, en novembre dernier, un moratoire sur la peine de mort, le nombre d'exécutions a explosé cette année. Le soutien de l'Union européenne, au delà de son aide purement financière, aura une véritable valeur ajoutée.